Madame la Présidente, non, les décisions nationales en matière de restriction d'accès aux professions réglementées ne sont pas des fautes morales. L'action nationale est vertueuse lorsqu'il s'agit de limiter les effets de l'action de l'Union européenne et de sa déréglementation permanente, et bien plus légitime pour défendre les intérêts des Européens. L'action nationale s'impose par des impératifs de recherche du bien commun, elle vise la protection des professions stratégiques au service du citoyen et pour sa protection.

Ce rapport force la main des pays membres par une censure de l'action nationale injustifiable et intolérable. Le contrôle de proportionnalité est une véritable mise sous tutelle, une autocensure assumée et un nouveau renoncement d'ailleurs de la France, puisque ses autorités viennent de recommander l'adoption de cette procédure. Ce concept de démocratie limitée menace de plus en plus la santé, la vigueur et la force de nos nations. Soyez certains que le mépris du bon sens et l'ingérence toujours plus évidente de l'Union européenne seront les marqueurs des prochaines échéances électorales, et nous faisons confiance aux électeurs européens qui, eux, font preuve de bon sens. Nous l'avons récemment vu en Italie.